Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, ce très bon rapport de notre collègue Audy reprend l'ensemble de nos discussions avec les acteurs du secteur. Je ne reviens pas sur la façon dont ils jugent notre septième programme cadre indispensable mais trop compliqué et trop bureaucratique.

Le Parlement s'est engagé à la promouvoir mais cela ne doit pas se faire au détriment de la recherche fondamentale.

Ensuite, c'est la possibilité de valoriser ces résultats dans la filière économique, voire industrielle.

Nous sommes tous d'accord pour que le budget soit à la hauteur des ambitions que nous nous fixons. Là j'oserais dire soyons innovants en étant cohérents. Inutile de multiplier les instruments, rendons les plus efficaces. À ce titre, le mécanisme de financement du partage des risques remporte un vrai succès, mais il doit avoir une approche plus inclusive à l'égard des PME et des infrastructures de recherche. J'inviterais donc la Commission à tout mettre en œuvre pour solder au plus vite les contentieux et prendre en compte les pistes proposées par ce rapport.